Bi se jaz samo zahvalil za ta odgovor in ste že sami pač povedali, koliko denarja nanese, denarja nanesejo vsi ti in plazovi in, in poplave. In jaz bi tu, upal na neko pomoč celotne vlade oziroma tudi razumevanja, ne vem, finančnega ministrstva, da se dodeli več sredstev za, za to sanacijo, ker Koroška ima hude probleme od Črne in v bistvu do Mislinje. Ali je to vetrolom ali so poplave ali karkoli drugega. In vem, da pač ta sanacija poteka, precej počasneje, kot bi si želeli, seveda smo vsi veseli, da sploh poteka. Tako da jaz upam, da bo tu namenjenih tudi več sredstev v prihodnosti. Seveda pa, tako kot sem prej rekel, bi si želel, da je v prihodnosti tudi več teh preventivnih ukrepov. Jaz vem, da marsikateri vodotoki tudi na Koroškem so se, uredili in tam v bistvu s poplavami in s podobnimi težavami, ni, ni podobnimi, situacijami nimamo več težav, tako da jaz upam, da bo šlo v te, v to smer, in da bo šlo bolj hitro, kot je šlo sedaj. Hvala za odgovor in vso srečo, minister.